Señor Presidente, acabamos de presenciar un interesante debate con una gran participación. Esto refleja la importancia que el Parlamento da al Semestre Europeo, y espero que el Consejo Europeo de primavera tome en consideración las recomendaciones de este Parlamento.

Con el Semestre Europeo la Unión Europea da un paso muy importante en la mejora de su gobernanza económica, pero la transparencia y la legitimidad democrática deben ser puntos clave en este proceso. Los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo siguen jugando un papel muy limitado en su elaboración.

Si queremos que los ciudadanos europeos entiendan y apoyen las medidas que se acuerdan en este Semestre, es necesario que los Parlamentos, junto con los interlocutores sociales y la sociedad civil, tengan voz en las prioridades del informe. Los próximos meses van a ser difíciles, ya que la economía presenta todavía signos de mucha debilidad y el impacto social de la crisis está siendo muy duro. En estos momentos en los que la estabilidad financiera ha mejorado sustancialmente, a pesar de que todavía hay riesgos importantes ante los que no debemos relajarnos, la vuelta a la senda de crecimiento y de creación de empleo debe ser una prioridad. Es importante encontrar un equilibrio adecuado entre la consolidación presupuestaria y las medidas económicas, por un lado, y la política social y las medidas de crecimiento y empleo, por otro. Es necesario continuar con los programas de consolidación presupuestaria en vista de los déficits que todavía persisten y los altos niveles de deuda para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero hay que hacerlo de una manera diferenciada, proporcionada y favorable al crecimiento.